Sie haben nicht nur mit Worten für die Rechte der Rohingya gekämpft, sondern Sie haben sich vor Ort überzeugt und internationale Vereinbarungen gefördert. Herzlichen Dank von unserer Seite! Damit sind auch die Forderungen des Parlaments vom September auf dem richtigen Weg.

Wir stehen an der Seite der Kommission, und ich bin Ihnen besonders dankbar für die Schlussbemerkung, in der Sie gesagt haben Myanmar ist eine junge Demokratie. Ich bezweifle, dass es schon eine Demokratie ist. Das Militär hat die Obermacht und Aung San Suu Kyi ist leider keine vollwertige Regierungschefin, sondern ist Sonderbeauftragte des Präsidenten und Außenministerin. Deshalb sind ihre Einwirkungsmöglichkeiten leider beschränkt. Wir haben sie im Frühjahr besucht und haben uns davon überzeugen können, wie schwierig der Prozess ist. Heute steht es auf der Tagesordnung. Es ist richtig, die militärische Führung zu sanktionieren. Es ist richtig, die Rückführungen nach Bangladesch durchzusetzen. Es ist richtig, den Rohingya humanitäre Hilfe zu geben. Es ist richtig, im Februar die verheerende Situation erneut in Augenschein zu nehmen.